Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais rejoindre notre collègue Bartolo, qui était rapporteur pour la commission PECH, sur la nécessité de lutter contre la pêche illégale. Lutter contre la pêche illégale, c'est évidemment assurer une gestion durable des ressources halieutiques, c'est aussi s'assurer d'éviter la concurrence déloyale avec les pêcheurs qui sont soumis aux contraintes que nous avons sur notre continent. Le Viêt Nam a un carton jaune sur la pêche illégale, mais il faut souligner les efforts qui ont été entrepris par ce pays, notamment dans le cadre des négociations qui aboutissent aujourd'hui à cet accord de libre échange. Il faut aussi noter que dans cet accord, il est mentionné explicitement que les partis qui signent l'accord lutteront activement contre cette pêche illicite.